Señor Presidente, en primer lugar, no entiendo si el debate es sobre la aplicación del artículo 50 o sobre el señor Verhofstadt. En segundo lugar, tampoco entiendo que se pida un debate sobre la aplicación de un artículo que nadie ha pedido que se aplique. Debatir sobre cosas que aún no han sucedido conduce a la melancolía. En tercer lugar, no tiene sentido que el Gobierno británico se haya pedido dos años para decidir si solicita o no la aplicación del artículo 50 y nosotros tengamos que resolverlo en dos días.

En cuarto lugar, me parece frívolo que un asunto tan importante se pretenda resolver por la espalda, sin avisar y con prisas, en dos días de debate parlamentario. No está a la altura del gravísimo problema al que se enfrenta la Unión Europea. Ya hay un procedimiento parlamentario, y cuando llegue el día ese procedimiento parlamentario se activará y este Parlamento debatirá.